Die Bürger der Europäischen Union verlangen vollkommen zu Recht, dass die hohen und weltweit anerkannten Standards innerhalb der EU auch für Importware gelten müssen. Dies bedeutet, dass diese Standards für die gesamte Produktionskette auch von unseren außereuropäischen Handelspartnern mit Nachdruck eingefordert werden müssen. Um hier richtige Schlüsse zu ziehen und die notwendigen Maßnahmen einleiten zu können, müssen umgehend alle Fakten und Hintergründe auf den Tisch. Der Verbraucherschutz ist unbedingt zu gewährleisten. Die Bevölkerung erwartet hier eine klare Linie. Daran muss uns auch mit Blick auf die Zukunft unserer Handelsbeziehungen gelegen sein. Die Menschen wollen Transparenz und sichere, verlässliche Kontroll und Schutzsysteme. Nur auf dieser Basis können wir das Vertrauen in die dringend notwendigen Handelsabkommen festigen. Deshalb ist es auch in unserem Interesse, dass wir hier Gründlichkeit vor Geschwindigkeit stellen und mit einem funktionierenden, effektiven Kontrollsystem den kriminellen Machenschaften das Handwerk legen.